gospod podpredsednik, ministri in ministrica, ostali prisotni! Lep pozdrav! Glede na vse dobre in slabe novice v Sloveniji, me bolj zanimajo kakšne pozitivne zgodbe oziroma primer dobre prakse katerega izmed proračunskih uporabnikov. Bom rekel, bom ministra povprašal po odgovorih, če seveda obstajajo. Zanima me. Imam pet Koliko uporabnikov je imelo leto dva osemnajst presežek prihodkov nad odhodki? Kateri proračunski uporabniki so bili v letu dva osemnajst presežek prihodkov nad odhodki? Zakaj se presežek porabi? Ali se vrne nazaj v državni proračun? Ali ga lahko proračunski uporabnik uporabi za svoje delovanje? Ali lahko proračunski uporabnik presežek prenese v naslednje leto? Obstaja kako pravilo? Ali Ministrstvo za finance proračunskim uporabnikom s presežkom sredstva za prihodnje leto zniža zaradi tega, če seveda nastane presežek v prejšnjem letu? Na na kakšen način Ministrstvo za finance nagradi proračunske uporabnike s presežkom? za vaš odgovor.